virðulegi forseti ég vil þakka hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra fyrir skýrslu hans um þessa pisa könnun könnunin er áfellisdómur ekki bara yfir skólastefnu okkar heldur líka þjóðfélaginu í heild og hvernig við búum að nemendum okkar það að við séum fyrir neðan meðaltal o e c d ríkjanna í lestri reikningi og náttúruvísindum er algjörlega óviðunandi það að þrjátíu prósent drengja geti við lok grunnskóla ekki lesið sér til gagns er vægast sagt alvarleg tíðindi hvaða framtíð bíður þessara drengja á atvinnumarkaði og hvernig verður skólaganga þeirra næstu árin ef við vanrækjum það að kenna þeim grundvallaratriði eins og lestur niðurstöðurnar í pisa eru sláandi fyrir ísland frammistaða íslenskra nemenda versnar verulega frá tvö þúsund og níu hefur nemendum hrakað sem nemur hálfu skólaári á síðasta áratug ísland og svíþjóð eru með lökustu frammistöðu allra norðurlandanna eins og fram hefur komið er verulegur munur á höfuðborgarsvæði og landsbyggð og hefur landsbyggðin dregist aftur piltum hefur farið aftur í lesskilningi og stærðfræðilæsi það er ekki nóg með að þrjátíu prósent þeirra séu í lægstu þrepum lesskilnings heldur eru um tuttugu prósent þeirra í neðstu þrepum stærðfræðilæsis þegar kemur að náttúrufræði er frammistaða íslenskra nemenda sú lakasta af öllum norðurlöndunum

við megum þó ekki gleyma því

hin norðurlöndin eru líka á niðurleið samkvæmt pisa svíar danir og finnar sem hafa yfirleitt skorað hátt í þessari könnun hafa miklar áhyggjur af þróuninni og fjölmiðlar í þessum löndum hafa verið uppfullir af tilgátum um orsakir þess að nemendur þessara landa koma verr út úr þessari könnun en áður fréttamenn danska sjónvarpsins hafa meðal annars horft til þátta eins og heimilislífs og hvernig búið er að nemendum utan skólans niðurstaða þeirra er að nemendur sem koma frá heimilum þar sem menning er í hávegum höfð skori hærra í pisa en aðrir nemendur sem hafa aðgang að mörgum sjónvarpstækjum og verja tíma sínum í tölvuleikjum og samskiptamiðlum á netinu skora lægra þetta þarf kannski ekki að koma á óvart danskir fræðimenn benda á til viðbótar að fjárhagur foreldra skipti ekki máli þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar heldur frekar hvernig foreldrarnir verja peningum sínum í svíþjóð hefur umræðan meðal annars snúið að skólastefnunni þar telja margir að það skorti á jafnrétti í skólum og að það þurfi að fjölga kennurum sem hafi þurft að taka á sig alls kyns stjórnunarstörf á kostnað kennslunnar

þar þarf bæði að skoða uppbyggingu skólakerfisins og utanaðkomandi þætti sem hafa áhrif á nemendur heimilin uppeldið og hvernig við búum almennt að framtíðarkynslóðum okkar eitt er ljóst að sökin liggur ekki á einum stað það væri mikil einföldun að kenna bara skólanum um hvernig komið er

finnar lentu í einum efnahagsþrengingum á sínum tíma þeir hafa síðan tala um að nánast heil kynslóð hafi tapast ungt fólk sem flosnaði upp úr skóla fékk ekki vinnu og lenti á atvinnuleysisskrá afleiðingin af kreppunni í finnlandi kom ekki fram hjá þessu unga fólki fyrr en mörgum árum síðar vonandi þurfum við ekki að horfa á svipað hér á landi en hér virðist ríkja ákveðin værukærir gagnvart þessum möguleika það eru talsverðar líkur á að skólaganga þeirra sem koma illa undirbúnir úr grunnskóla verði stutt það getur leitt til aukins atvinnuleysis hjá þessum hópi enda eru kröfurnar um menntun og hæfni sífellt að verða meiri